Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión Alta Representante de la Unión, Señorías, el Consejo del día 23 ha tomado una decisión difícil, pero coherente —la felicito por ello, señora Ashton—, y este Parlamento va a apoyar las conclusiones del Consejo en la resolución que votaremos mañana. Ha sido difícil, como usted acaba de explicar, porque ha supuesto sacrificios para varios Estados miembros, y coherente, porque está en consonancia con las posiciones que hemos venido defendiendo. Tanto el Presidente de la República Francesa como los Primeros Ministros de Francia y del Reino Unido han dicho que no van a consentir que Irán se dote del arma nuclear. Pero, aparte de coherentes, estas medidas tienen que ser eficaces para privilegiar la vía del diálogo, para conseguir que Irán vuelva a la mesa de negociaciones, para que coopere plenamente con los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica y también, señora Ashton, para apagar los tambores de guerra que se encuentran sonando Israel ha dicho que todas las opciones están abiertas y algún precandidato republicano en los Estados Unidos ha dicho que hay que actuar rápidamente. Por otro lado, algunos ministros iraníes han dicho que estas sanciones van a ser ineficaces, porque la Unión Europea necesita más del crudo iraní que este país de los recursos de la Unión Europea, y la amenaza de cerrar el estrecho de Ormuz y de una escalada de la tensión en la zona puede repercutir seriamente en los precios del petróleo y complicar más aún la difícil situación económica que estamos viviendo. Por ello, señora Ashton, quisiera decirle que, más allá de la dimensión interna y de la coherencia que hemos mostrado con las decisiones del Consejo del día 23, es importante también actuar en estos momentos en la proyección e influencia externa con nuestros aliados. Usted nos acaba de decir que ha visitado la India